virðulegi forseti eins og fram kom hjá forseta er ég fyrsti flutningsmaður að frumvarpi til laga sem lýtur að því að icesave lög númer eitt eins og þau eru kölluð verði felld úr gildi það eru nokkrir se halda því fram að þessi aðgerð þurfi ekki að eiga sér stað vegna þess að bretar og hollendingar hafi nú þegar hafnað þeim samningum sem í því frumvarpi fólust en lögin lúta breskri lögsögu breskir dómstólar dæma í málum er af lögunum kunna að rísa og bresk lög eru á þann hátt að það er annað lagakerfi svokallað kommólagakerfi sem gengur út á það sérstaklega er samningarétturinn sterkur þar að orð skulu standa í þeim samningum sem eru gerðir samkvæmt þeim lögum við erum með annað lagakerfi og er óþarft að fara yfir það

fara aðeins lauslega yfir þau rök sem leiðir það af sér að þetta er nauðsynlegt fyrir okkur að fella þessi lög úr gildi í upphafi ber þess að geta að ég var með fyrirspurn til hæstvirtrar efnahags og viðskiptaráðherra í þar síðustu viku þar sem ég spurði um álit hans á því hvort hann teldi það ekki þjóna þjóðaralmannahagsmunum og þjóðarhagsmunum að að fella þessi lög úr gildi og hann taldi svo vera þannig að ég lít svo á að hæstvirtur ráðherra sé talsmaður ríkisstjórnarinnar og var þá þegjandi samkomulag um að þetta mál fengi flýtimeðferð í gegnum þingið því svo mikil snjóhengja getur þetta verið vegna þess sem ég taldi upp áðan það er nefnilega þannig að í lögunum eru afar mörg og íþyngjandi vanefndatilvik ef ekki er staðið við samningana og bretar og hollendingar geta hæglega borið fyrir sig forsendubresti ef lögin eru í gildi þrátt fyrir það að nú berast fréttir af því að að það séu níutíu og níu prósent inni í þrotabúi landsbankans sem gangi upp í icesave og forgangskröfur þá er það svo að svo virðist vera að ríkisábyrgðin hafi fyrst og fremst verið sett vegna þess að bretar og hollendingar voru að veðja á það að neyðarlögin mundu ekki halda ef neyðarlögin mundu ekki halda þá breytast þessar forgangskröfur sem icesave reikningarnir eru yfir í almennar kröfur og þá er ansi lítið í þrotabúinu til að greiða upp í icesave skuldina eða icesave reikninginn eins og þetta er kallað þess vegna legg ég ríka áherslu á það virðulegi forseti að þessi lög séu numin úr gildi núna eru mál fyrir dómstólum sem reyna á þessa réttarspurningu hvort neyðarlögin haldi eða ekki það er komið jákvætt út úr nokkrum dómum héraðsdóms en algerlega á eftir að taka þetta mál fyrir í hæstarétti og hæstiréttur hefur lokaorðið um þetta mál og því er einn þá brýnna að við verðum búnir að fella þessi lög úr gildi komi hæstiréttur til með að snúa dómum héraðsdóms allur er varinn góður þetta snýr að almannahagsmunum þetta snýr að því að bretar og hollendingar geti ekki sótt á okkur þessa sjö hundruð milljarða sem hæstvirtur fjármálaráðherra var búinn að skrifa undir fyrir hönd þjóðarinnar vegna þessa máls afar brýnt svo getum við spurt okkur að því hvers vegna hæstvirtur fjármálaráðherra lagði svo mikið á sig í þrígang að koma þessum byrðum yfir á íslenska þjóð en þessum spurningum verður ekki svarað hér og ég ætla ekki að elta ólar við það tíminn mun leiða það í ljós hvaða áhrif það hefur fyrir viðkomandi ráðherra því að eftir því sem á málið hefur liðið og tíminn hefur unnið með okkur íslendingum og við framsóknarmenn stóðum fastast í fæturnar og vorum trú okkur sjálf í gegnum allar lagaafgreiðslurnar á þingi og mótmæltum þessu kröftuglega fyrir þjóðina þá komið í ljós eins og ég sagði áðan að þrotabú landsbankans virðist ætla að geta staðið í skilum með þessa skuld sem átti að setja yfir á hendur íslenskum skattgreiðendum nú ætla ég að fara yfir frumvarpið með leyfi forseta flutningsmenn mínir með þessu frumvarpi eru allir þingmenn framsóknarflokksins þeir birkir jón jónsson eygló harðardóttir guðmundur steingrímsson gunnar bragi sveinsson höskuldur þórhallsson sigmundur davíð gunnlaugsson sigurður ingi jóhannsson og siv friðleifsdóttir í fyrstu grein laga segir lög númer níutíu og sex tvö þúsund og níu um heimild til handa fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs til að ábyrgjast lán tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta frá breska og hollenska ríkinu til að standa straum af greiðslum til innstæðueigenda hjá landsbanka íslands h f falla brott annarri grein er einföld lög þessi öðlast þegar gildi þetta er frumvarp frú forseti sem lætur ekki mikið yfir sér en skiptir þjóðarhagsmuni miklu og nú ætla ég að fara lauslega yfir greinargerðina

í lögum númer þrettán tvö þúsund og ellefu sem synjað var staðfestingar í þjóðaratkvæðagreiðslu níunda apríl síðastliðinn lög númer níutíu og sex tvö þúsund og níu tóku gildi þriðja september árið tvö þúsund og níu en með þeim var fjármálaráðherra fh ríkissjóðs að greindum skilyrðum heimilað að veita tryggingarsjóði innstæðueigenda ríkisábyrgð á lánaskuldbindingum sjóðsins sem byggðust á svokölluðum icesave samningum sem undirritaðir höfðu verið um mitt sama ár í reynd fólst í lögunum gagntilboð sem bresk og hollensk stjórnvöld reyndust síðan ekki reiðubúin að samþykkja þess í stað hófust samningaviðræður aðila aftur vegna málsins sem lauk með viðaukasamningum sem undirritaðir voru nítjánda október tvö þúsund og níu með breytingalögum númer eitt tvö þúsund og tíu sem samþykkt voru í lok árs tvö þúsund og níu stóð til að laga efni laganna að lögum númer níutíu og sex tvö þúsund og níu að umræddum viðaukum en því hafnaði þjóðin í þjóðaratkvæðagreiðslu sjötta mars tvö þúsund og tíu

og tíu og að þeim undirrituðum voru lög númer þrettán tvö þúsund og ellefu samþykkt á alþingi sextánda febrúar tvö þúsund og ellefu þau lög voru síðan felld úr gildi í þjóðaratkvæðagreiðslu níunda apríl tvö þúsund og ellefu

ljóst að löngu tímabært er að fella brott umrædd lög enginn tilgangur er með því að þau haldi áfram gildi sínu frú forseti hér er um þjóðhagslega hagsmuni að ræða dómur hefur ekki fallið í hæstarétti varðandi það hvort neyðarlögin haldi við verðum að taka af allan vafa með þessa ríkisábyrgð því að raunverulega er það svo að falli neyðarlögin hafa bretar og hollendingar sjálfkrafa sjö hundruð milljarða veð í íslensku þjóðinni fyrirvaralaust og meira að segja gekk svo langt í þessum samningum að friðhelgi ríkisins var fyrir borð borin hér er því um algert öryggisatriði að ræða fyrir íslenska þjóð ég lýk máli mínu forseti með því að ég tel að þetta mál fari fyrir háttvirta fjárlaganefnd og fái þar efnislega umfjöllun og vonandi verður staðið við það samkomulag sem gert var að þetta fái flýtimeðferð í gegnum þingið og verði afgreitt á vorþingi